Ja, spoštovana predsedujoča, hvala še enkrat za dano besedo. Jaz, spoštovani minister, jaz se zahvaljujem za ta del odgovora. To pomeni, da verjetno lahko pričakujemo predlog zakona, ki bi prišel v državni zbor nekako v prvi četrtini leta dva tisoč devetnajst, če sem vas jaz pravilno razumel. Zdaj pa, če mi lahko odgovorite še na eno dodatno vprašanje, in sicer, v tem vmesnem obdobju od odločitve ustavnega sodišča, to pomeni leta dva tisoč šestnajst, pa do danes je prišlo pa, bi rekel, kar nekaj, bi rekel, idej v tako imenovani izvensodni rešitvi. Zanima me: Ali so te izvensodni rešitvi, pogovarjate tudi na ministrstvu za finance? Ali razmišljate o tej zadevi, da ali ne. Če mi lahko poveste v tej smeri. In pa, seveda niste mi odgovorili na vprašanje, kaj je v zvezi z odločitvijo sodišča, ki je pa enemu imetniku obveznic Banke Celje, zdaj bi rekel pravni naslednici Abanki, naložilo, da temu komitentu, povrne, bi rekel, glavnico plus, obresti. Hvala.